Może pani Danuta Jazłowiecka ma wniosek formalny, a może ma jakieś usprawiedliwienie. Nie chcę ingerować w ten problem, który powstał, ale być może króciutkie zabranie głosu, aby się usprawiedliwiła albo złożyła ten wniosek byłoby właściwe. Nie. Zajmuję się prawie 5 lat problematyką bezpieczeństwa, oczywiście nie tylko, i zdaje sobie sprawę, jak ważne są systemy energetyczne, suwerenność tych systemów, spójność prawna i bardzo się cieszę, chciałem to wyraźnie powiedzieć, że te 142 poprawki zostały zamienione na 15 dobrych kompromisów. Dzięki temu rozstrzygnięto kwestie dotyczące nowych sieci energetycznych w Unii Europejskiej, starych sieci w Unii Europejskiej, ale także starych i ewentualnie nowo powstających poza Unią Europejską. Dzięki temu określiliśmy w sposób jasny, spójny wszystko to co dotyczy przesyłów gazu. Również separując, co jest bardzo istotne, własność samych sieci od dostaw, które są realizowane w obszarze Unii Europejskiej. To, na co zwrócę uwagę na koniec jeszcze, to terytorialne zastosowanie dyrektywy. Uważam, że zostało to zrobione właściwie, a nieliczne wyjątki, które wprowadzono, mogą cały system uspójnić.